Und das liegt ausschließlich daran, dass zwei EU Mitgliedstaaten nämlich Griechenland und Bulgarien die sogenannte Namensfrage, die sie willkürlich erfunden haben, missbrauchen, um die europäische Entwicklung Mazedoniens zu blockieren. Mazedonien ist eine Demokratie. Mazedonien hat eine hervorragende wirtschaftliche Entwicklung. Mazedonien hat ein vorbildliches Volksgruppen und Minderheitenrecht, den Ausgleich von Ohrid zwischen den Nationalitäten. Und das alles gefährdet man durch eine sture nationalistische Politik, die den Interessen der Europäischen Union schwer schadet. Deshalb appelliere ich an Griechenland und an Bulgarien, endlich einzulenken.